á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og níu um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund kjartan gunnarsson frá viðskiptaráðuneyti jónas fr jónsson ragnar hafliðason og þorstein e marinósson frá fjármálaeftirlitinu auk fulltrúa frá samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila guðjón rúnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja guðjón guðmundsson frá sambandi íslenskra sparisjóða og guðmund örn gunnarsson forstjóra

breytingar þær sem frumvarpið felur í sér skýrast af lögbundnu endurmati á kostnaðarskiptingu vegna reksturs fjármálaeftirlitsins þróun álagningarstofna eftirlitsskyldra aðila og mati á kostnaðardreifingu vegna atburða þeirra sem orðið hafa í íslenskum fjármálaheimi frá því að frumvarp þetta var lagt fram hefur þurft að fara fram endurmat á kostnaðaráætlun fjármálaeftirlitsins og liggur það nú fyrir ljóst er að töluverðar breytingar verða á rekstrarumhverfi eftirlitsins og að umfang þess mun breytast talsvert meðal annars vegna þess að erlend starfsemi íslenskra

fyrir árið tvö þúsund og níu verði átta hundruð tuttugu og fimm komma sjö milljónir króna en ekki ellefu hundruð og sextán milljónum króna eins og gert var ráð fyrir í upphaflegu frumvarpi samkvæmt upphaflegum útreikningi hefði hækkun eftirlitsgjaldsins orðið um tuttugu og tvö prósent eða tvö hundruð og eina milljón króna og átti sú hækkun að koma til móts við aukinn kostnað við eftirlit stofnunarinnar stækkun húsnæðis fjármálaeftirlitsins og nýtt hlutverk þess samkvæmt innheimtulögum númer níutíu og fimm tvö þúsund og átta eðli málsins samkvæmt hefur frumvarpið tekið nokkrum breytingum í meðförum viðskiptanefndar en nefndin hefur fengið á

lánastofnana meðal annars þar sem slíkar fjármálastofnanir beri sem hluta af efnahagsreikningum sínum endurhverf viðskiptabréf gagnvart gömlu bönkunum sem nýju viðskiptabankarnir bera ekki auk

eftirliti með viðskiptabönkum og lánastofnunum þá var því sjónarmiði hreyft fyrir nefndinni að eðlilegt væri að þátttaka íbúðalánasjóðs í eftirlitskostnaði væri hærri meðal annars vegna fyrirsjáanlegs aukins umfangs í starfsemi sjóðsins á næstu missirum að auki hefur fjármálaeftirlitinu frá

í breytingartillögum er þess vegna gert ráð fyrir að þeim kostnaði verði dreift á fjármálafyrirtæki sem heimild hafa til gjaldeyrisviðskipta með hreyfingum á álagningarprósentum hvers aðila en fast lágmarksgjald á þessa aðila þótti ekki fýsilegt þar eð slíkt gjald kæmi líklega hlutfallslega þyngra niður á minni fjármálafyrirtækjum nefndin leggur því til eftirfarandi breytingar í fyrsta lagi leggur nefndin til breytingu sem færir tilvísun sem finna má í fjórða grein laganna til rétts vegar vegna tilfærslu á málsgreinum fimmtu grein í frumvarpinu í öðru lagi leggur nefndin til viðbætur við þriðju málsgrein fjórðu grein laganna þannig að tiltekið sé að byggja skuli eftirlitsgjald nýrra eftirlitsskyldra aðila á stofnefnahagsreikningi liggi hann fyrir í þriðja lagi er gert ráð fyrir hækkun á hlutfallsskiptingu eftirlitsgjaldsins úr núll komma núll núll sex átta tvö prósent í gildandi löggjöf í núll komma núll núll sjö sjö fjögur prósent fyrir viðskiptabanka vegna sparisjóða lánafyrirtækja og rafeyrisfyrirtækja er lögð til hækkun úr núll komma núll núll sex eitt prósent í gildandi lögum í núll komma núll núll sex átta sex prósent hið upprunalega frumvarp gerði hins vegar ráð fyrir lækkun gjaldsins úr núll komma núll núll sex átta tvö prósent á viðskiptabanka og núll komma núll núll sex sex eitt prósent á sparisjóði og aðrar lánastofnanir niður í núll komma núll núll sex núll þrjú prósent á hvern aðila fyrir sig eins og áður segir er með hækkun þessari meðal annars komið til móts við aukinn kostnað fjármálaeftirlitsins af eftirliti með gjaldeyrisviðskiptum þessara fjármálafyrirtækja sem leyfi hafa til slíkra viðskipta þá er lagt til að eftirlitsgjald það sem kaupþing banki h f glitnir banki h f og landsbanki íslands h f greiði verði föst fjárhæð fjórar milljónir króna á hvern

eftirlit með stofnuninni aukast að lokum leggur nefndin til breytingu sem felur í sér álagningu fastagjalds vegna nýrra verkefna fjármálaeftirlitsins á sviði eftirlits með innheimtuaðilum samanber lög númer níutíu og fimm tvö þúsund og átta sem taka gildi nú um áramót breytingartillagan gerir ráð fyrir að fastagjald að fjárhæð sex hundruð þúsund krónur verði lagt á aðila sem fá innheimtuleyfi samkvæmt innheimtulögum þá vill nefndin árétta að áætluð heildarálagning eftirlitsgjalds fyrir

sex því er ljóst að fjárheimildir eftirlitsins hafa aukist verulega á stuttum tíma og er það mat nefndarinnar að sú skerðing sem nú er áætluð á fjárheimildum eftirlitsins sé ekki veruleg með tilliti til breyttra aðstæðna og hlutfalls lækkunarinnar nú miðað við hækkanir síðustu þriggja ára nefndin leggur því til að frumvarp þetta verði samþykkt með framangreindum breytingum undir þetta álit rita ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir birgir ármannsson árni páll árnason jón gunnarsson og álfheiður ingadóttir með fyrirvara birkir